Signora Presidente, onorevoli colleghi, le recenti proteste sul clima, molto mediatiche, hanno paventato scenari catastrofici, senza offrire reali soluzioni. L'Europa ha già notevolmente ridotto l'emissione di gas serra negli ultimi trent'anni. Ora Frans propone di raggiungere la neutralità climatica nel 2050, un obiettivo lodevole ma talmente gravoso e repentino che peserà su cittadini e imprese. L'Italia, investendo ingenti risorse, raggiungerà gli obiettivi 2020 di decarbonizzazione, altri Stati europei, che sì rispettano il patto di stabilità, utilizzano però carbone o peggio ancora lignite per il 40 del proprio mix energetico, e non raggiungeranno gli obiettivi prefissati. Ma allora, è più importante rispettare l'equilibrio di bilancio o la tutela dell'ambiente? E chi non rispetta i parametri in questo caso non paga? L'inquinamento non si ferma sui confini nazionali. Chiudiamo accordi commerciali con paesi che non hanno vincoli ambientali ed importando i loro prodotti contribuiamo ad inquinare e a generare concorrenza sleale ai danni delle nostre aziende, sottoposte, giustamente, a vincoli ambientali stringenti. Mi sembra proprio un'Europa che, pur trovandosi già in una fossa, per uscirne continua a scavare.